Herr Präsident, Herr Kommissar, meine Damen und Herren!

Wir alle hätten lieber, er wäre am Leben, und wäre nicht das Opfer eines brutalen Mörders geworden.

Ich bin froh, dass es uns gelungen ist, eine Sechsparteieneinigung in dieser Entschließung zustande zu bringen und die Ermordung von David Kato zu verurteilen und die Behörden, die politische Führung, die morgen in Uganda neu gewählt wird, und auch religiöse Führer aufzufordern, endlich der Verhetzung und der Gewalt gegen Lesben und Schwule und gegen andere Minderheiten ein Ende zu setzen und dazu beizutragen, dass

In diesem Sinn ist es auch notwendig, dass unsere Außenministerin, Frau Catherine Ashton, und der neue auswärtige Dienst sich für diese gleichen Rechte einsetzen, um z. B.